Dans nos débats et dans le rapport, qui reflètent d'ailleurs les discussions que nous avons eues entre collègues des différents groupes politiques, j'ai noté un large consensus sur la nécessité de renforcer les réseaux, les interconnexions, la nécessité d'utiliser les techniques d'information et de communication pour rendre les réseaux intelligents ce que vient d'expliquer Mme la commissaire la nécessité de renforcer les relations avec les pays producteurs et les pays de transit c'était notamment l'objet de la commission des affaires étrangères avec notre rapporteur, M. Dimitrakopoulos et un accord également sur l'efficacité énergétique, les économies d'énergie, le développement des énergies renouvelables. En conclusion, l'amélioration de l'efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables, la diversification de nos sources et voies d'approvisionnement, l'approfondissement du dialogue avec les pays producteurs, mais aussi le fait que les vingt sept États parlent d'une seule voix et, surtout, un changement de notre vie, voilà le consensus que nous avons obtenu.

Les divergences, bien sûr, portent sur la composition du bouquet énergétique.

Il y a beaucoup d'exagération dans les propos.